Hvala lepa, gospod predsedujoči! Jaz bom kratek, mogoče dve pojasnili, ker zadeva mogoče ni bila čisto in natančno razjasnjena. Jaz sem lepo rekel, da se vlada zavezuje, da bo nadaljevala z začetimi aktivnostmi in poskušal celostno najti rešitev v začetku prihodnjega koledarskega leta, da bi jo lahko uveljavili do začetka šolskega leta. To je eno. In dva, ker je bilo veliko razprave, pa bom zato iz odklonilnega ločenega mnenja ustavne sodnice Etelke Korpič, kateri je po mojem to najlepše razloženo, ker je bilo veliko debate na eni, na drugi strani, govoril o štirih tipih javno veljavnih osnovnošolskih programov. Prvič, javno veljavni osnovnošolski program izvajajo javne osnovne šole. Drugič, izvajajo ga zasebne šole s koncesijo. Tule gre za razmerje med koncedentom in koncesionarjem, ki ni navadno obligacijsko razmerje, ampak je tudi razmerje oblasti in seveda nekom, nekoga, ki mu je ta koncesija podeljena. Tovrstni tip šol in programov smo imeli pred ZOFVI-jem iz leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Potem imamo tretji tip, to so zasebne osnovne šole, ki so brez koncesije, imajo pa enake značilnosti kot pa zasebne osnovne osnovne šole, pardon, to so zasebne šole, se opravičujem, ki izvajajo javno veljavni program, ampak zgolj in samo na podlagi obligacijskega razmerja, ni pa to koncesijsko razmerje in to je razlika. Ali gre samo za vprašanje obsega obdobja in pa načina financiranja? Koncesija je namreč nekaj drugega in to bo vsak pravnik znal, brez problema povedati. Tovrstne programe imamo po letu šestindevetdeset in potem, kot četrti tip, so pa zasebne osnovne šole, ki so brez koncesije in brez javno veljavnega programa. Tako da imamo štiri tipe in na podlagi tega bo treba urediti prihodnjo zakonodajo. Hvala lepa.